Dat is wat het trotse Nederland Griekenland geschonken heeft om vluchtelingen op te vangen!

Ze zijn volgens mij in de hoofdsteden stiekem blij met deze humanitaire ramp. Foto's van vluchtelingen in de sneeuw, dat schrikt af! Dank u wel, gulle gevers van Europa.